U gaat niets doen aan de permanent voortdurende vernietiging van Gaza, behalve dan door het kenbaar maken van uw betrokkenheid bij de mensenrechten.

De laatste oorlog heeft volgens Reuters een schade opgeleverd van 6 miljard euro, tweeëneenhalf keer het bruto binnenlands product van Gaza.

Het toepassen van het internationaal recht is een plicht, geen politieke keuze.